Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Den Fotografen, Journalisten und den Bürgern möchte ich heute zurufen Packen Sie Ihre Kameras aus, nutzen Sie das sonnige Wetter und knipsen Sie, was das Zeug hält! Denn die Panoramafreiheit bleibt. Das ist eine gute Nachricht für uns alle in Europa. Ich bin froh, dass es am Ende gelungen ist, alle Fraktionen und eine breite Mehrheit der Abgeordneten von meiner Initiative und dem Antrag meiner EKR Fraktion auf Streichung der kritischen Ziffer 46 zu überzeugen. Dafür habe auch ich heute mit Ja gestimmt. Noch mehr freut mich die klare Aussage von EU Kommissar Oettinger. Auch die EU Kommission steht zur Panoramafreiheit. Alles, was man von öffentlichen Plätzen aus mit bloßem Auge sieht, soll auch fotografiert werden dürfen.